Hvala lepa, za ta prvi del odgovora. Ja, zanima me, ali je bila analiza evalvirana, ker ste rekli, da je bila leta dva tisoč štirinajst narejena. V kolikor ni bila, bi predlagala, da se ta evalvira. Res ste rekli, ja, seveda, inšpektorji, pa vsi ti so nujno potrebni, ampak vam lahko rečem, da se zelo dobro angažirajo, potrudijo, tako gozdarski, lovski, ribiški, kmetijski inšpektorji, imajo vključeno tudi policijo, storilce kaznivih dejanj sankcionirajo, vendar sankcije so tako nizke, da enostavno, bom rekla, ti, ki so na drugi strani, ki prihajajo iz Avstrije k nam, to sankcijo plačajo. Zadnjo informacijo imam, da je bila sankcija v višini dvajsetih evrov. Kaj to pomeni? Ali je to za vas dovolj visoka sankcija? Sicer po zakonu je tista opredelitev, mislim da, od sto naprej, ampak če v osmih dneh se poravna, je ta sankcija bistveno nižja. Zato bi mogoče v tem delu bil tudi smiseln razmislek, da se te sankcije bistveno povišajo, da se poveča potem tudi ta nadzor, da enostavno nekako ohranimo to naše naravno bogastvo, ki enostavno, resnično moramo vse narediti, da ga ostane takšno, kot je, in ne, da se uničuje. Kajti to, kar gledamo v zadnjem času v naravnem okolju, vsi pohodniki, je enostavno nevzdržno. Gozdne vlake, jih sploh ni. Lastniki gozdov, pa potem morajo te gozdne vlake, ki jih imajo za spravilo lesa, ponovno vzpostavljati in to so, nesluteni stroški, ki jih enostavno tudi ne zmorejo, nihče jih ne pokriva, in to so res težave, s katerimi se soočajo tako Pohorci kot tudi drugi, ki pač upravljajo z gozdovi. Hvala lepa.